Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci à vous, Madame Mazzoni, de me donner l'occasion d'évoquer devant le Parlement la question de l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes malvoyantes, et des discussions internationales en cours en ce moment. Vous le savez, l'Union européenne est, de par ses valeurs, déterminée à faire progresser les droits des personnes handicapées et je m'en suis personnellement entretenu, Madame Mazzoni, avec toutes les organisations qui s'occupent notamment de la malvoyance. La pleine participation des personnes handicapées à la vie sociale, à la vie culturelle, à la vie économique, doit être une réalité effective dans nos sociétés démocratiques modernes.

Nous soutenons la reconnaissance pleine, entière et effective des droits de ces personnes handicapées, tels qu'ils sont reconnus, notamment par la convention des Nations unies pour les droits des personnes handicapées, et par la charte des droits fondamentaux. C'est la vision que nous défendons également dans les discussions en cours au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant les droits des personnes malvoyantes auxquels votre question fait précisément référence. Je voudrais, Mesdames et Messieurs les députés, clarifier et préciser les choses. Une partie du débat porte sur la nécessité et l'utilité d'un instrument juridique international contraignant concernant les exceptions au droit d'auteur au bénéfice des personnes malvoyantes. En d'autres termes, l'objectif que nous poursuivons, vous et moi, requiert il, exige t il, oui ou non un traité international? Indépendamment du cours de ce débat, il faut aussi être pragmatique, en nous concentrant sur une question plus concrète et plus urgente. Le texte actuellement sur la table est il, dans son économie et dans son contenu, en mesure d'apporter une solution pratique, crédible, efficace, aux difficultés rencontrées par les personnes malvoyantes?

Par ailleurs, des mesures concrètes sont prises pour encourager, au niveau de l'Union européenne, la coopération entre les ayants droit et les organisations représentant les personnes malvoyantes. Au delà d'une exception, il faut bien sûr également une coopération efficace entre les créateurs et les organisations de personnes malvoyantes pour que les livres soient accessibles le plus rapidement possible dans des formats les mieux adaptés à ceux qui en ont besoin. Le besoin de livres en format accessible aux personnes malvoyantes est bien réel et urgent. Nous devons donc veiller à ce que l'objet prioritaire des discussions soit d'identifier la meilleure réponse à apporter en termes concrets, pratiques, d'efficacité et de rapidité. Mesdames et Messieurs les députés, ces débats sur le fond doivent constituer un préalable et nous permettre, une fois qu'une position commune, solide, aura émergé entre les parties prenantes, de déterminer la nature juridique de l'instrument à mettre en place.

Est ce une recommandation? Je suis personnellement ouvert à l'une ou l'autre de ces deux positions. La Commission et l'Union européenne sont engagées dans des discussions constructives. Nous avons contribué à faire avancer les débats en proposant, avec le soutien d'autres États, un texte unique remplaçant les quatre textes précédents. Ce texte a été salué comme une avancée majeure, y compris par l'Union mondiale des aveugles. Mais je pense que nous devons aller plus loin dans son contenu matériel. À l'occasion de la dernière réunion de l'OMPI, l'Union européenne et ses États membres ont demandé que des discussions ouvertes aient lieu concernant le fond du texte qui doit être amélioré rapidement. Notre position concernant les améliorations à apporter a été communiquée par écrit et oralement à nos partenaires et aux parties intéressées en toute transparence. Nous encourageons ainsi nos partenaires et toutes les parties au débat à entrer le plus rapidement possible dans le vif du sujet. Comme c'est un sujet, Madame Mazzoni, Mesdames et Messieurs, qui m'intéresse et sur lequel je me suis engagé personnellement, avec les associations de malvoyants, j'ai l'intention de prendre contact et de dialoguer très rapidement avec l'ensemble des gouvernements de l'Union européenne pour aller plus vite et plus précisément vers une solution concrète et régler ce problème dans le sens qu'appelle votre question.